Valóban egy nagyon fontos fájl vitája folyik most itt a Parlamentben, és nagyon fontos lenne, hogy a fogyasztókat megfelelően informáljuk az általuk vásárolt termékek energiafogyasztási adatairól. Ugyanakkor az a riport, amit az ITRE bizottságban végül elfogadtunk, az nagyon sok mindent nem tartalmaz Tamburrano raportőr úrnak az eredeti javaslatából. És ahhoz, hogy megfelelő információt kapjanak a fogyasztók, szükséges, hogy visszakerüljenek olyan elemek, amelyek menet közben kikerültek belőle.

Hogy a címkézett termékek esetében információhoz juthassunk hozzá arról, hogy mennyi energiát fognak fogyasztani a működésük alatt, szükség van a központi adatbázisra, és végül egyetlen egységes címkére termékcsoportonként.